og átta tillaga sambærilegs efnis var áður flutt á hundrað þrítugasta og fyrsta og hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og hafa flutningsmenn verið guðlaugur þór þórðarson ásta möller og gunnar örlygsson var hún send til umsagnar margra aðila á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og fékk hún jákvæðar viðtökur á síðustu tíu til fimmtán árum hefur ríkið markvisst dregið sig út úr samkeppnisrekstri tugir fyrirtækja á vegum ríkisins hafa verið einkavædd og má þar meðal annars nefna bankastarfsemi og fjarskiptaþjónustu á hinn bóginn hefur fjölgað þeim stofnunum ríkisins sem sinna stjórnsýsluverkefnum og öðrum samfélagslegum verkefnum sem talið er eðlilegt að séu fjármögnuð af ríkinu oft eru stofnanir settar á laggirnar til að sinna afmörkuðum verkefnum sem síðan snúa upp á sig og aukast að umfangi með tilheyrandi aukningu á kostnaði til þessara stofnana eru ráðið vel menntað og metnaðarfullt fólk með víðtæka yfirsýn á þeim vettvangi sem þeir starfa á af þeim sökum og oft einnig vegna kröfu um sértekjur viðkomandi stofnana sjá þeir ákveðin tækifæri í því að útvíkka starfsemi stofnunarinnar þetta þýðir fleira starfsfólk aukið fjármagn til reksturs og aukin umsvif ríkisstofnana en slík útþensla stofnana er oft kennd við parkinson lögmálið rekstur á vegum ríkis og sveitarfélaga hefur sökum umfangs síns mikil áhrif á starfsumhverfi og starfsmöguleika fyrirtækja í landinu þegar opinber stofnun víkkar út starfsemi hvort heldur er af eigin hvötum eða sökum rúmrar skilgreiningar á þeim lögum sem hún starfar eftir eða vegna aukinna skyldna sem sett eru á stofnunina er veruleg hætta á að hún fari að rekast í horn starfsemi sem einkaaðilar hafa markað sér bás við slíkar aðstæður er opinber stofnun viljandi eða óviljandi komin í beina samkeppni við einkaaðila og farin að þrengja að starfsskilyrðum og vaxtarmöguleikum fyrirtækisins allmörg dæmi eru um að ríkisstofnun undirbjóði þjónustu einkaaðila bjóði þjónustuna ókeypis undir merkjum tilraunaverkefnis eða taki upp hugmyndir sem kynntar hafa verið fyrir þeim og hrindi þeim í framkvæmd ríkisstofnanirnar gera þetta í krafti þess að þær fá fjármagn til reksturs frá ríkinu og geta niðurgreitt þjónustuna eða alfarið staðið straum af viðkomandi verkefnum með ríkisfé aðrar aðstæður sem blasa við í þessu sambandi er þegar ríkisstofnanir taka ákvörðun um að taka til sín verkefni sem áður voru útvistuð til einkaaðila eða semji við aðra ríkisstofnun um framkvæmd verkefna þótt fjölmargir aðilar á markaði séu tilbúnir að takast á við verkefnið með samningum við viðkomandi stofnun sú staðreynd að opinberar stofnanir hafa dregið að sér hendurnar að kaupa þjónustu af aðilum utan kerfisins er í ósamræmi við yfirlýsta stefnu ríkisins um framkvæmd innkaupa á vegum þess eins og hún birtist í riti fjármálaráðuneytisins innkaupastefna ríkisins hagkvæmni samkeppni ábyrgð og gagnsæi sem birt var í nóvember tvö þúsund og tvö markmið hennar er að fela einkaaðilum tiltekin verkefni til dæmis með útboðum til að auka hagræðingu auka fjölbreytni í þjónustu byggja upp þekkingu í samfélaginu og efla samkeppni á markaði í formála þess rits leggur fjármálaráðherra áherslu á að innkaupastefnan nái einnig til útboða á verkefnum eða rekstrarþátta sem nú eru hluti af ríkisrekstri eins og segir þar aukið samstarf ríkis og einkaaðila hefur þann eftirsóknarverða tilgang að auka hagkvæmni í rekstri ríkisins og efla samkeppni í einkageiranum þannig getur ríkið dregið sig út úr starfsemi sem unnt er að vinna á betri og hagkvæmari hátt hjá fyrirtækjum sem starfa á opnum samkeppnismarkaði með slíku samstarfi verður ríkið í hlutverki upplýsts og krefjandi kaupanda þar sem aukin áhersla er lögð á árangur og góða nýtingu fjármagns ávinningur af þessari aðferðafræði felst í því að með því að tiltekin starfsemi flytjist til einkaaðila frá opinberum stofnunum eykst samkeppni um opinber verkefni og kaupendahópur fyrirtækjanna stækkar þeim eru jafnframt sköpuð betri starfsskilyrði með því að færa þeim stór og krefjandi verkefni jafnframt verður til ný þekking innan fyrirtækjanna sem styrkir stoðir þeirra til frekari afurðasköpunar og frekari ráðningar starfsfólks hægt er að nefna mörg dæmi þar sem opinber fyrirtæki eru eða hafa verið í beinni samkeppni við einkafyrirtæki í greinargerð með þingsályktunartillögunni eru nefnd nokkur dæmi þar um um fyrirtæki sem ýmist hafa verið í beinni samkeppni við fyrirtæki á einkamarkaði og síðan dregið sig úr eða eru enn þann dag í dag í beinni samkeppni við einkaaðila og þrengja verulega að starfsemi þeirra fyrir töluvert mikilli útgáfu á landakortum sem var í beinni samkeppni við einkaaðila með breytingum á lögum sem tóku gildi um síðustu áramót var þessi þáttur í starfi landmælinga ríkisins lagður niður sem skapaði aukið svigrúm fyrir starfsemi einkaaðila á þessu sviði en sem byggja þá á grunni landmælinga ríkisins þannig hafa verkefni sem hafa verið sköpuð hjá ríkinu orðið grunnur að starfsemi

dæmi um verkefni sem fyrirtæki tók til sín verkefni sem áður hafði verið í

þannig var það töluvert í umræðunni vorið tvö þúsund og fjögur þegar heilsugæslan í reykjavík lagði niður rannsóknastarfsemi sína en samdi án undangengins útboðs við aðra ríkisstofnun landspítala háskólasjúkrahús um framkvæmd rannsókna á hennar vegum heilsugæslan hafði um langt árabil keypt hluta af rannsóknastarfsemi sinni frá einkaaðila sem missti því stóran hluta af viðskiptum sínum við þennan gjörning þessi samningur var kærður til samkeppnisráðs ég ætla ekki að lesa öll dæmin sem koma fram í greinargerðinni en ég kemst þó ekki hjá að nefna meðal annars vinnueftirlit ríkisins sem er með lögum gert að fylgjast með aðbúnaði á vinnustöðum og til að geta rækt þá skyldu sína er meðal annars könnun á afstöðu starfsmanna til vinnustaðarins nauðsynlegur hluti rannsókna vinnueftirlitsins slíkar kannanir væri hæglega hægt að fela einkaaðilum þá hefur vinnueftirlit ríkisins með því að skilgreina ákveðin tilraunaverkefni boðið fyrirtækjum endurgjaldslausar kannanir á tilteknum öryggisþáttum vinnustaðarins þetta er í beinni samkeppni við fyrirtæki á heilbrigðissviði sem bjóða fyrirtækjum og stofnunum vinnustaða og áhættugreiningar ásamt ráðgjöf sem lýtur að heilbrigðis og öryggisstjórnun til að tryggja það að meðal annars fyrirtækin uppfylli ákvæði laga um

er einkafyrirtæki á sviði upplýsingatækni það var áður í eigu ríkisins og reykjavíkurborgar en var hlutafélagavætt á árinu nítján hundruð níutíu og sex og síðar einkavætt þegar opinberir aðilar seldu hlut sinn í fyrirtækinu í viðtali sem birtist blaðinu í nóvember tvö þúsund og sex við þáverandi forstjóra skýrr hrein jakobsson talar hann meðal annars um þá tilhneigingu ríkisstofnana að draga til sín verkefni sem eru í beinni samkeppni við einkaaðila forstjórinn bendir á að umfang ríkisstofnana á sviði upplýsingatækni hafi aukist verulega og að ríkisfyrirtækin hafi í auknum mæli tekið verkefni til sín hugbúnaðarverkefni fyrir ríkið séu yfirleitt boðin út en rekstur tölvukerfa nánast aldrei þrátt fyrir að einkafyrirtæki geti séð um rekstur þeirra með hagkvæmari hætti en ríkisfyrirtækin sjálf í umsögn sem kom frá skýrr við sambærilega þingsályktunartillögu sem borin var fram á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og úrskurðað í því máli ég fer hérna með beina tilvísun í umsögn sem barst frá skýrr við sambærilega þingsályktunartillögu þar segir svo með leyfi forseta samkeppniseftirlitið komst að þeirri niðurstöðu í ákvörðun sinni númer tíu tvö þúsund og fimm að umferðarstofa hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á markaði fyrir upplýsingamiðlun úr ökutækjaskrá og þannig brotið gegn samkeppnislögum með eftirfarandi hætti með því að hafna skýrr um aðgang ökutækjaskrá til að miðla upplýsingum úr skránni með tilteknum hætti með samkeppnishamlandi tilboði til lögmanna með ólögmætri þvingun í viðræðum við skýrr um endursölu á upplýsingum í ákvörðuninni mælir samkeppniseftirlit fyrir um að umferðarstofa veiti fyrirtækjum sem þess óska þann aðgang að ökutækjaskrá sem geri þeim kleift að veita viðskiptavinum sínum sömu þjónustu og umferðarstofa gerir að því tilskildu að tækni og öryggiskröfum sé fullnægt á undan að ríkisstofnanir hafa ekki orðið við tilmælum sem sett eru fram í innkaupastefnu ríkisins frá árinu tvö þúsund og tvö fjöldi dæma um samkeppni fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga og ríkisstofnana við rekstur einkaaðila gefur vísbendingu um að til markvissra aðgerða verði að grípa til að tryggja að stefna stjórnvalda um einkavæðingu og aukið samstarf ríkis og einkaaðila um framkvæmd verkefna á vegum ríkisins nái raunverulega fram að ganga á öllum sviðum tilgangur með framlagningu þessarar þingsályktunartillögu er að fá yfirsýn yfir þá starfsemi sem er á vegum ríkis og sveitarfélaga sem er í beinni samkeppni við einkaaðila með slíkar upplýsingar í höndunum er markvisst hægt að stefna að því að ríkið dragi sig út úr starfsemi sem er á samkeppnismarkaði og um leið vekja ríkisstofnanir til vitundar um skaðsemi þess að hamla þróun framsækinnar starfsemi á vegum einkaaðila í þingsályktunartillögu þessari er jafnframt lagt til að skoðað verði hvort lögbundnar skyldur stofnana kalli á sífellt meira umfang þeirra og hvort lagabreytinga sé þörf jafnframt